Transport kolejowy pozostaje ważnym środkiem przemieszczania się osób. O ile w krajach starej Unii powszechne są nowoczesne, szybkie połączenia pomiędzy dużymi aglomeracjami, w Polsce jakość usług świadczonych przez kolej wciąż nie odpowiada oczekiwaniom konsumentów. Szczególne problemy występują w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, przykładowo w czasie świątecznych bądź wakacyjnych wyjazdów. Nadal nie ma także odpowiedniej infrastruktury, skutkiem czego regularnie dochodzi do opóźnień oraz wycofywania kursów. W interesie polskich pasażerów pragnę zwrócić się do właściwych instytucji europejskich o większe zaangażowanie we współpracę w zakresie rozwoju transportu kolejowego w moim kraju, realizowanego w istotnej części z wykorzystaniem funduszy unijnych. Przykładowo, modernizacja kluczowej linii Kraków Katowice po raz kolejny została przesunięta, a środki przeniesione na inne cele.